Frau Präsidentin, Frau Ratspräsidentin, Herr Kommissar Dalli, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir sind alle enttäuscht, das ist klar, aber ich denke, die Verantwortung lag nicht bei der Verhandlungsdelegation des Europäischen Parlaments.

Es waren vielmehr andere Vertreter des Rates und der Kommission, die in vorauseilendem Gehorsam Probleme bei Drittstaaten gesehen haben, die zumindest nicht ausdiskutiert wurden.

von Kommissar De Gucht und von anderen Vertretern der Wirtschaftsministerien, z.

Ich glaube, das war nicht substanziell begründet.

Also hier hätte man sich etwas mehr Mühe geben müssen, und nicht gleich, wenn die Amerikaner einmal husten, sagen dürfen Wir können das nicht machen.

Wir müssen selbstbewusster auftreten, dann werden wir das auch gegenüber Drittstaaten durchsetzen.